Madame la Présidente, par une ruse de l'histoire, l'Union européenne est le huitième participant des sommets du G7, théoriquement réservé à sept États.

Je crains, hélas, qu'ils exercent une influence négative sur la résolution de trois problèmes qui y seront débattus. En matière économique, ils prôneront, comme d'habitude, l'ultralibéralisme, qui fait le malheur des peuples européens. Auront ils l'audace de saluer les progrès dans la négociation du TAFTA, comme lors du G7 de l'an dernier? Je parie que oui, car ils sont sourds aux inquiétudes de l'opinion publique. En matière de politique étrangère, ils s'acharneront sans doute sur la Russie, alors que la Russie est objectivement notre principal allié dans la lutte contre l'État islamique et contre le terrorisme. Et en matière de crise migratoire, ils renforceront les États du G7 dans leur erreur. La seule solution pour la résoudre, à long terme, consiste en effet à apporter une aide à l'éducation et au développement économique aux États qui en ont besoin, afin de fixer les populations chez elles. Mais qui s'en soucie?